Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr verehrten Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich meinen Dank an die Kommission, besonders an Herrn Kommissar Barnier, richten, aus dem ganz einfachen Grunde, weil die Erfahrung aus der letzten Legislaturperiode der vor 2009 war, dass mit Ausnahme eines ganz kurzen Erweckungsmomentes, als der Vorschlag der europäischen Privatgesellschaft kam, der Vorgänger von Herrn Kommissar Barnier, der Kommissar McGreevy, das Gesellschaftsrecht eigentlich einen tiefen Schlaf hat schlafen lassen und wir in diesen fünf Jahren in dieser wichtigen Frage, die auch für den Binnenmarkt von Bedeutung ist, nicht vorangekommen sind. Das hat sich Gott sei Dank grundlegend geändert. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Konsultationsdokumenten der Europäischen Kommission, eine Expertengruppe, die sich mit der Frage der Weiterentwicklung des Gesellschaftsrechts auseinandergesetzt hat, und wir haben jetzt ganz brandaktuell eine Konsultation, mit der wir uns als Parlament natürlich auch befassen. Der Rechtsausschuss hat beschlossen, dass wir das nicht in Gestalt eines Berichts tun wollen, und zwar einfach deshalb, weil ein Bericht noch zusätzliche Zeit erfordert und natürlich auch etwas detaillierter ist. Vielmehr haben wir das Mittel der mündlichen Anfrage an die Kommission gewählt, um dieses Thema mit der Kommission, mit Herrn Kommissar Barnier, diskutieren zu können, und um gleichzeitig auch in einer nachfolgenden Entschließung unsere Position als Parlament zu dem, was jetzt passieren soll, deutlich zu machen. Es ist notwendig, ähnlich wie wir das schon einmal vor etwa zehn Jahren gehabt haben, einen neuen Aktionsplan zum europäischen Gesellschaftsrecht zu entwickeln, und zwar aus vielerlei Gründen. Es gibt Lücken innerhalb des europäischen Gesellschaftsrechts, wirkliche Lücken, die im Grunde dazu führen, dass der Binnenmarkt nicht hergestellt ist.

Das Parlament hat in den legislativen Initiativberichten zweimal gefordert, dass hierzu konkrete Vorschläge der Europäischen Kommission auf den Tisch kommen. Es gibt auch das Expertengremium, das die Europäische Kommission selbst berufen hat, das ja ebenfalls die gleiche Meinung dazu vertreten hat. Und es gehört einfach zu den Grundfreiheiten im Binnenmarkt, dass sich ein Unternehmen im Binnenmarkt auch hinsichtlich seines registrierten Sitzes bewegen können muss. Diese Möglichkeit gibt es heute nicht oder nur unter extrem erschwerten Bedingungen. Vor diesem Hintergrund muss ich aber auch gleichzeitig kritisieren, dass die bisherige Stellungnahme der Europäischen Kommission zum Thema 14. Richtlinie eigentlich deutlich hinter den Erwartungen des Parlaments zurückbleibt und nach unserer Überzeugung auch nicht den Standard einer qualifizierten Antwort auf eine legislative Initiative erfüllt. Aber wir sind guten Mutes, dass im Rahmen der weiteren Arbeit, wenn es denn zum Aktionsplan kommt, sich dieser Vorschlag dann hoffentlich im Aktionsplan wiederfinden wird. Ein weiterer wichtiger Punkt beim Gesellschaftsrecht ist die Frage der Weiterentwicklung des Gesellschaftsrechts mit dem Ziel, Lasten für Unternehmen abzubauen. Hier haben wir ja bereits sehr konkrete Vorschläge der Kommission auf dem Tisch liegen,

Hier erwarten wir ebenso weitere Vorschläge der Kommission. Ich möchte die Kommission auch bitten, das Thema europäische Privatgesellschaft, das ja im Augenblick im Rat festhängt, wiederzubeleben. Wenn es einzelne Mitgliedstaaten das darf ich hier einmal als meine eigene Meinung sagen in der EU gibt, die von sich aus aufgrund mangelnder eigener Entschlusskraft nicht in der Lage sind, hier das deadlock zu beseitigen und Europa voranzubringen, dann muss man hier eben wie bei anderen Vorhaben wie beim Patent oder beim Familienrecht auch mal darüber nachdenken, das Instrument der verstärkten Zusammenarbeit zu nutzen, damit zumindest alle anderen Europäer die Möglichkeit haben, in den Genuss dieser Möglichkeit zu kommen. Ich würde die Kommission bitten, über diese Frage einmal verstärkt nachzudenken. Ein weiteres offenes Problem ist die Frage des anwendbaren Rechts, also eine Art Rom Verordnung für grenzüberschreitende Probleme beim Gesellschaftsrecht. Ich meine auch, dass diese Frage einer weiteren Untersuchung und Erörterung bedarf, und würde die Kommission bitten, dies zu tun. Damit steht auch das Insolvenzrecht in einem engen Zusammenhang. Aber da ist ja ohnehin angekündigt, dass wir in absehbarer Zeit einen konkreten Vorschlag von Seiten der Europäischen Kommission bekommen werden. Sie sehen, im Gesellschaftsrecht ist enorm viel zu tun. Ich bin dankbar dafür, dass Kommissar Barnier hier die Initiative ergriffen hat und dass erkennbar ist, dass wir in der zweiten Hälfte dieser Legislaturperiode signifikante Vorlagen bekommen werden, die dann auch einen Fortschritt bei der Gestaltung des Binnenmarkts darstellen können. Das Parlament unterstützt dies im Grundsatz und im Ansatz. Über die Details wird man sich natürlich noch unterhalten müssen, das werden wir sicherlich

Jetzt würden wir uns natürlich freuen, wenn die Kommission unsere Initiativen auch tatsächlich aufgreifen und in konkrete Vorschläge umwandeln würde.